Pero, sin duda, el mayor reto que tenemos —el mayor reto— es la integración del más de millón de personas que ya ha llegado, y de las que vendrán en el futuro. Y, sin duda, para integrar a los refugiados, el acceso al mercado laboral, de forma rápida y eficaz, es la punta de lanza de la integración. Un acceso al mercado laboral sin discriminación, que a la vez vaya acompañado de educación, del reconocimiento de sus cualificaciones, de acceso al idioma, y de su conocimiento, de ayuda en la protección social o de acceso a la vivienda. Y todo ello sabiendo que, para garantizar ese acceso al mercado laboral, debemos combatir la explotación laboral y...

personas que realizan trabajos no declarados, y tenemos que dedicar recursos del conjunto de Europa, como el Fondo Social Europeo, siempre teniendo en cuenta que no vayan en detrimento de nuestras necesidades.